Mientras debatimos, los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen.

La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder. Por eso, Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Esta convocatoria de elecciones presidenciales es una nueva burla al proceso de diálogo que está teniendo lugar en la República Dominicana, un proceso que vuelve a ser instrumentalizado por Maduro para servir a su único interés perpetuarse en el poder y conservar su red corrupta y la de su entorno mientras el pueblo sufre las consecuencias de su modelo fracasado. Si el régimen creyera en el diálogo, permitiría que los venezolanos se expresaran en unas elecciones de verdad creíbles, transparentes, libres, inclusivas, con estándares internacionales y con observadores independientes que pudieran garantizar que son unas elecciones de verdad. Yo sé que al presidente Nicolás Maduro le interesa lo que debatimos en este Parlamento. Por eso, le digo para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, libere a los presos políticos, abra un canal humanitario, respete la Constitución y convoque unas elecciones de verdad. Porque entonces comprobará que los venezolanos no están dispuestos a seguir soportando su incompetencia y su tiranía.